Amikor olvastam ezt a jelentést a vállalatok bevételeiből való munkavállalói részesedésről, eszembe jutott, hogy egy pár hete Budapesten egy könyvesboltban jártam. Véletlenül sem egy kicsi családi vállalkozásnál, hiszen olyanok már alig léteznek, mert bekebelezik ugye a nagy láncok a könyvesboltokat is. És ott egy eladóval beszélgettem egy kicsit, és a következőt mondta hogy van az Krisztina, hogy a mi tulajdonosunk, ennek a hatalmas könyvesbolt hálózatnak a tulajdonosa szerepel a magyar milliárdosokról szóló könyvlistán.

Úgy gondolnánk igazságosnak, hogy ebből a hatalmas profitból valamennzire azért mi is részesedjünk. Lám, nem volt annyira valóságtól elrugaszkodott az elképzelés, érdemes tanulmányozni ezt a jelentést.